Panie Przewodniczący! Jestem zaskoczony pewną nieproporcjonalnością naszej debaty. Atakujemy Azerbejdżan, a wcześniej, mam wrażenie, debata na temat Rosji była dosyć miękka. A właśnie szczególnie w stosunku do Rosji Unia Europejska ma więcej instrumentów nacisku w kwestii przestrzegania praw człowieka.

Tymczasem największy kraj Unii Europejskiej Niemcy, łamiąc zasadę solidarności energetycznej, poprowadziły, przepłacając zresztą trzykrotnie, po dnie Morza Bałtyckiego gazociąg Nordstream z Rosji. Zrobiono gigantyczne interesy z Rosją po to, żeby ominąć jeden z krajów członkowskich Unii, jakim jest Polska. W takim właśnie wypadku należy pamiętać o Politkowskiej, o Magnickim, o Chodorkowskim, o wojnie w Czeczenii, o katastrofie smoleńskiej, żeby w takiej sytuacji nie robić interesów z krajem, który tak dramatycznie łamie prawa człowieka.